frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum númer hundrað þrjátíu og átta tvö þúsund og ellefu flutningsmenn þessa máls eru sá er hér talar háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir og margrét

a aðra málsl fyrstu málsgrein orðast svo fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn skal ákveðinn í samþykkt samkvæmt níundu greinar og vera að lágmarki sem hér segir fyrstu þar sem íbúar eru undir þúsund sjö aðalmenn annað þar sem íbúar eru þúsund til fjögur þúsund níu

sjötíu og einn aðalmaður b í stað orðanna fjögur ár í annarri málsgrein kemur tvö ár annars grein hljóðar svo þriðju málsgrein hundrað og fimmtu grein laganna orðast svo álykti borgarafundur að almenn atkvæðagreiðsla skuli fara fram um tiltekið málefni er sú ályktun bindandi fyrir sveitarstjórn þriðju grein hljóðar svo þriðji málsl hundrað og sjöttu grein laganna orðast svo niðurstöður íbúaþinga skal leggja fyrir borgarafund óski meiri hluti þátttakenda á íbúaþinginu þess fjórða grein fimmtu málsgrein hundrað og sjöundu grein laganna orðast svo íbúakosning samanber hundrað og áttundu grein er æðsta ákvörðunarvald sveitarfélags niðurstaða íbúakosningar er bindandi fyrir sveitarstjórn og bindandi milli kjörtímabila og getur aðeins önnur íbúakosning hnekkt niðurstöðu fyrri íbúakosningar fimmtu grein fyrsta og annarri málsgrein hundrað og áttundu grein laganna orðast svo ef minnst tíu prósent af þeim sem eiga kosningarrétt í sveitarfélagi óska borgarafundar samkvæmt hundrað og fimmtu grein skal verða við þeirri beiðni svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en þrjátíu virkum dögum frá því að óskin berst um framkvæmd borgarafundar fer eftir ákvæði hundrað og fimmtu grein ef minnst tíu prósent af þeim sem eiga kosningarrétt í sveitarfélagi óska eftir íbúakosningu samkvæmt hundrað og sjöundu grein skal sveitarstjórn verða við þeirri ósk slík atkvæðagreiðsla skal fara fram í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að atkvæðagreiðslan hefur verið auglýst samanber aðra málsgrein hundrað og sjöundu greinar orðalag spurningar í slíkri atkvæðagreiðslu skal ákveðið sameiginlega af forsvarsmönnum undirskriftasöfnunarinnar og sveitarstjórn verði ágreiningur um orðalagið skal vísa málinu til ráðuneytisins sem sker úr um það um framkvæmd almennrar atkvæðagreiðslu meðal íbúa sveitarfélags fer eftir ákvæði hundrað og sjöundu greinar sjöttu grein lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf augljóslega þarf að breyta þessari dagsetningu vegna þess að fyrsta janúar tvö þúsund og tólf er liðinn en þetta gerist vegar frumvörp liggja of lengi hér og bíða þess að komast á dagskrá frú forseti í greinargerð með frumvarpinu segir þetta markmið frumvarps þessa er að leggja til breytingar á nýsamþykktum sveitarstjórnarlögum númer hundrað þrjátíu og átta tvö þúsund og ellefu sem öðluðust gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf með frumvarpinu er lagt til að viðmið um fjölda sveitarstjórnarfulltrúa á íslandi verði færð til samræmis við það sem þekkist í nágrannalöndunum með enn frekari eflingu íbúalýðræðis þannig að frumkvæði íbúanna í málefnum sveitarfélaga verði eflt og bein aðkoma íbúa að málum tryggð með möguleikum á almennum atkvæðagreiðslum eða íbúakosning mikilvægi beinnar aðkomu almennings að stjórn mála er undirstrikað í rannsókn sem hagfræðingarnir gebhard kirchgässner og lars feld frá st gallen birtu árið nítján hundruð níutíu og níu þar greindu þeir efnahagsleg áhrif mismunandi löggjafar um beint lýðræði í svissneskum kantónum niðurstaða þeirra var sú að í kantónum þar sem réttur til beins lýðræðis var meiri var efnahagsleg

á sama hátt komust rannsakendurnir bloomberg og fleiri árið tvö þúsund og fjögur að þeirri niðurstöðu að um tuttugu prósentum meira af opinberum útgjöldum fóru til spillis í ríkjum bandaríkjanna þar sem borgarar áttu engan kost á því að kalla eftir almennum atkvæðagreiðslum í samanburði við ríki þar sem slíkt fyrirkomulag var við lýði það virðist því ljóst að stórfelldur sparnaður getur verið af beinu lýðræði í sveitarstjórnum það viðhorf sveitarstjórnarmanna sjálfra að mikilvægt sé að sveitarstjórnir ráði sjálfar ferðinni hvað lýðræðisvæðingu varðar er ekki gilt þar sem sitjandi sveitarstjórnarmenn sem stjórnendur annars staðar eru almennt og nánast alltaf andvígir valddreifingu ef hún felur í sér minni völd til handa þeim sjálfum um þetta bera vitni fátíðar íbúakosningar á íslandi hingað til ákvæði elleftu grein sveitarstjórnarlaga um hámarksfjölda kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum eiga sér hvergi hliðstæðu í evrópu að því er best er vitað til að mynda má benda á ákvæði í sænskum sveitarstjórnarlögum þar sem kveðið er á um lágmarksfjölda kjörinna fulltrúa í bæjar og borgarstjórnum ákvæði um lágmarksfjölda eru eins eða svipuð annars staðar á norðurlöndum og í evrópu eins og sjá má á vef evrópuráðsins wwwcoeint frú forseti í janúar nítján hundruð og átta nítján hundruð og átta fyrir hundrað og fjórum árum var bæjarfulltrúum í reykjavík fjölgað í fimmtán núna hundrað og fjórum árum síðar eru kjörnir fulltrúar í reykjavík enn þá fimmtán að tölu þótt fjöldi íbúa hafi fimmtánfaldast á heilli öld og rúmlega það frá nítján hundruð og átta hefur landsframleiðsla á hvern íbúa einnig fimmtánfaldast og því má fullyrða að efnahagsleg umsvif í reykjavík hafi að minnsta kosti tvö hundruð tuttugu og fimm faldast á einni öld frambjóðandi til borgarstjórnar í reykjavík nú til dags þarf um sjö prósent atkvæða til að ná kjöri og eru engin fordæmi um jafnfáa kjörna fulltrúa og jafnháan lýðræðisþröskuld í ámóta fjölmennu sveitarfélagi í nágrannalöndum okkar samkvæmt lögum annars staðar á norðurlöndum í evrópu og víðar ættu borgarfulltrúar í reykjavík að vera fjörutíu og þrjú til sextíu og eitt hið minnsta sambærilegar tölur víðast hvar í evrópu eru á þessu bili hér er um að ræða lýðræðisskerðingu sem stríðir gegn anda evrópusáttmálans mannréttindasáttmála sameinuðu þjóðanna sem og ríó sáttmálans um staðardagskrá tuttugu og eitt sem er heildaráætlun ríkja sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun samfélaga fram á tuttugustu og fyrstu öldina í samráði við íbúana á hverjum stað og með þátttöku atvinnulífs og félagasamtaka þessi skerðing er alvarlegt mannréttindabrot hún er andstæð viðhorfum og venjum annars staðar á norðurlöndum í evrópu og víðar þar sem lýðræði er í hávegum haft þar sem meginmarkmiðið er ekki að torvelda heldur að auðvelda þátttöku íbúanna í ákvarðanatöku um eigin mál og mótun samfélagsins til framtíðar nærri útilokað er fyrir einstaklinga og samtök utan hefðbundinna stjórnmálasamtaka að komast til áhrifa í sveitarstjórnum og ríkir því fákeppni í sveitarstjórnarmálum og fáveldi í stjórnunarháttum sveitarstjórna einhvers konar ólígarkí sem er á milli einræðis og lýðræðis í borgarstjórn reykjavíkur og öðrum fámennum íslenskum sveitarstjórnum er fáveldið auk þess undirstrikað enn frekar með ranghugmyndinni um þörf á starfhæfum meiri hluta sem veldur því að átta til níu borgarfulltrúar í reykjavík hlaða á sig völdum og vegtyllum á meðan minni hlutinn situr hjá verklítill fjöldi aðalmanna í þessari tillögu er fenginn með því að miða við helmingsmun á ákvæðum í sænskum og norskum sveitarstjórnarlögum samanber mynd á blaðsíðu þrjú í frumvarpinu þar sést greinilega hver þróun í reykjavík hefur verið hún fór á tímabili upp í tuttugu og eins borgarfulltrúa en borgarfulltrúum var fækkað samstundis og sjálfstæðisflokkurinn komst aftur til valda í reykjavík niður í fimmtán myndin á blaðsíðu þrjú segir meira en allt sem þarf um þann lýðræðishalla sem íbúar í sveitarfélögum á íslandi búa við frekari samanburður á fjölda sveitarstjórnarmanna í nokkrum einstökum sveitarfélögum á norðurlöndum sýnir glöggt í töflu á blaðsíðu fjórar til dæmis að í stavanger í noregi með svipaðan íbúafjölda og reykjavík eru sextíu og sjö bæjarfulltrúar í jönköping i svíþjóð sem er með svipaðan íbúafjölda og reykjavík eru áttatíu og einn bæjarfulltrúi í oulu í finnlandi sem er með lítið eitt hærri íbúafjölda en reykjavík eða hundrað þrjátíu og sjö þúsund eru sextíu og sjö sveitarstjórnarmenn

er um alla norðan og vestanverða evrópu að lýðræðishallinn hér á landi hvað varðar þátttöku og möguleika almennings til áhrifa í sveitarstjórnum og slíkar fámennisstjórnir sem hér hafa tíðkast eru einsdæmi vissulega má gefa sér að þetta fyrirkomulag sé einfaldlega barn síns tíma en með gjörbreyttu og stórlega auknu hlutverki sveitarstjórna sem stjórnsýslustigs verður að gera þá kröfu að almenningur og smærri samtök fái að hafa meiri áhrif á framgang mála með fjölgun sveitarstjórnarmanna má einnig gera ráð fyrir að nefndir og ráð sveitarstjórna yrðu skipuð kjörnum fulltrúum en ekki varamönnum eða öðrum liðsmönnum þeirra flokka sem sæti eiga í sveitarstjórninni slíkt mundi gera allt ferlið við ákvarðanatöku markvissara og ábyrgð kjörinna fulltrúa yrði einnig skýrari eins má gera ráð fyrir að krafa um stærri og öflugri sveitarstjórnir mundi enn frekar ýta undir sjálfviljuga sameiningu sveitarfélaga sem nú eru sjötíu og sjö talsins þrátt fyrir umtalsverða fækkun á liðnum árum sveitarfélögin hafa öll sömu stöðu og sömu skyldum að gegna samkvæmt lögum þrátt fyrir að vera ólík og misjöfn að landfræðilegri stærð og íbúafjölda hlutverk sveitarfélaga hefur tekið miklum breytingum síðustu ár og verkefnin aukist umtalsvert og þörfin fyrir öflugar sveitarstjórnir og aðkomu fleiri að þeim hefur því farið vaxandi frú forseti í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins segir um fyrstu grein í greininni er lagt til að sveitarstjórnarmönnum verði fjölgað frá gildandi lögum til þess að auka lýðræði í sveitarstjórnum og virkja fleiri til þátttöku í sveitarstjórnum nánari skýringar eru í almennri greinargerð um aðra grein segir í greininni er lögð til breyting á þriðju málsgrein hundrað og fimmtu grein laganna í þá veru að álykti borgarafundur að almenn atkvæðagreiðsla skuli fara fram um tiltekið málefni verði sú ályktun bindandi fyrir sveitarstjórn með þessari breytingu og þeim sem raktar eru í þriðja til fimmtu grein er verið að leggja til að almennum kjósendum í sveitarfélagi verði fært meira tækifæri og raunhæfara til þátttöku í ákvarðanatöku innan síns sveitarfélags um þriðja segir eftirfarandi í greininni er lögð til breyting á þriðja málsl hundrað og sjöttu grein laganna þess efnis að óski meiri hluti þátttakenda á íbúaþinginu þess skuli niðurstöður íbúaþinga lagðar fyrir borgarafundi ákvæðið tengist annarri grein frumvarpsins sem felur í sér að borgarafundur getur ályktað að fram skuli fara almenn atkvæðagreiðsla og að niðurstöður hennar verði bindandi fyrir sveitarstjórn um fjórða grein segir meðal annars hér er lögð til breyting á fimmtu málsgrein hundrað og sjöundu grein laganna sem felur í sér að íbúakosning samanber hundrað og áttundu grein verði æðsta ákvörðunarvald sveitarfélags niðurstaða íbúakosningar er því bindandi fyrir sveitarstjórn og einnig er lagt til að hún verði bindandi milli kjörtímabila tillaga þessi grundvallast á því að allt vald er komið frá íbúum sveitarfélags sem geta í almennri atkvæðagreiðslu afturkallað umboð sitt til kjörinna fulltrúa í samræmi við þessi sjónarmið er einnig lagt til að einungis önnur íbúakosning geti hnekkt niðurstöðu fyrri íbúakosningar rétt er að taka fram að þótt kjörnir fulltrúar geti ekki breytt lögmætri ákvörðun íbúakosningar er heimild í hundrað og sjöundu grein laganna fyrir sveitarstjórn að ákveða að fram skuli fara almenn atkvæðagreiðsla meðal íbúanna um fimmtu grein segir þetta í greininni eru lagðar til breytingar á fyrsta og annarri málsgrein hundrað og áttundu grein laganna sem hafa það að markmiði að veita íbúum raunhæf tækifæri til að óska eftir borgarafundi um mál sem þeir telja nauðsynlegt eða rétt að bera undir íbúa sveitarfélags með breytingunni er miðað að því ef tíu prósent þeirra sem eiga kosningarrétt í sveitarfélagi óska eftir borgarafundi skuli

í annarri málsgrein hundrað og áttundu grein laganna er kveðið á um að ef minnst tuttugu prósent af þeim sem eiga kosningarrétt í sveitarfélagi óska almennrar atkvæðagreiðslu

í annarri málsgrein fimmtu grein frumvarpsins er lagt til að miðað verði við minnst tíu prósent atkvæðisbærra manna með það að markmiði að úrræðið verði raunhæfara og veiti sveitarstjórnum nauðsynlegt aðhald þá er einnig lagt til að í stað þess að miðað er við að hún skuli fara fram

og í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að slík atkvæðagreiðsla hefur verið auglýst orðalag spurningar í slíkri atkvæðagreiðslu skal ákveðið sameiginlega af forsvarsmönnum undirskriftasöfnunarinnar og sveitarstjórn verði ágreiningur um orðalagið skal vísa málinu til ráðuneytisins sem sker úr um orðalag spurningarinnar ekki eru lagðar til breytingar á því að um framkvæmdina fari eftir ákvæði hundrað og sjöundu greinar um sjöttu grein segir hér er

og þarf að finna einfaldlega heppilegri dagsetningu á gildistöku þessara laga frú forseti með frumvarpi til sveitarstjórnarlaga sem var samþykkt hér á síðasta þingi fór forgörðum gullið tækifæri til mjög brýnna breytinga þó að vissulega séu í þeim lögum margar ágætis breytingar en hvað varðar lýðræðisvæðingu á sveitarstjórnarstiginu hefur því ekki verið sinnt nægilega vel við höfum á íslandi legíó af dæmum um fámennis og klíkustjórnmál í sveitarfélögum og það hefur greinilega komið í ljós undanfarin tvö til þrjú ár að slík fámennis og klíkustjórnun hefur sett fjölmörg sveitarfélög á íslandi á hausinn aukið aðhald frá fleiri fulltrúum mundi að sjálfsögðu aldrei koma í veg fyrir miðstjórnun í sveitarfélögum en fjölmennið veitir aðhald við munum aldrei gleyma því þegar fyrrverandi borgarstjóri í reykjavík sat heima hjá sér að kvöldi til með örfáum borgarfulltrúum og var að véla um það að selja orkuveitu reykjavíkur þetta er hægt í höfuðborginni reykjavík þar sem átta borgarfulltrúar hafa öll völd í hundrað tuttugu þúsund manna sveitarfélagi þetta er ekki lýðræðislegt frú forseti og það er slæmt að fulltrúum í sveitarstjórnum skuli ekki vera fjölgað meira en gert var í lögunum sem samþykkt voru á síðasta þingi frú forseti ég á mér þann draum að í borgarstjórn reykjavíkur eigi sæti á bilinu fjörutíu og þrjú til sextíu og einn fulltrúi gætu menn ekki séð fyrir sér slíka borgarstjórn í reykjavík þar sem allir ættu fulltrúa þá væri gaman að vera reykvíkingur árbæingar ættu fulltrúa vesturbæingar ættu fulltrúa íbúasamtök grafarvogs ættu fulltrúa krónu ingar ættu fulltrúa framarar ættu fulltrúa nefnið þið bara félagasamtökin það ættu allir aðkomu að stjórn borgarinnar það væri glæsileg staða fyrir lýðræðið í reykjavík það er glæsileg lýðræðissýn það sem við höfum upplifað á undanförnum árum í reykjavík er hins vegar ekki glæsileg lýðræðissýn þar sem borgarskipulagið sjálft er þanið út eins og amerísk stórborg vegna þess eins að borgarstjóri reykjavíkurborgar til margra ára var bílasali það er sorgleg niðurstaða úr stjórnmálakerfi sem er gengið sér til húðar við þurfum ekki að fara vonandi aftur í gegnum það tímabil tími lýðræðisvæðingar sveitarstjórna á íslandi á að vera löngu hafinn vonandi verður þetta skref í þá átt